herra forseti ég lýsti athygli á ræðu háttvirts þingmanns karls fimmta matthíassonar og hann fór nokkrum orðum um okkar mikilvægustu atvinnugrein til áratuga sjávarútveginn og lýsti áhuga sínum á því að við mundum sinna betur því verkefni sem er fiskeldi þorskeldi meðal annars og ég var sá þingmaður sem var ásamt með háttvirtum þingmanni karli fimmta matthíassyni sem fór yfir og kynntum okkur þorskeldi sem er á vestfjörðum það var mjög áhugavert og ég er sannfærður um að við eigum að halda áfram hvað það varðar en það er hins vegar langtímamál allt sem heitir eldi og kynbætur það er mjög mikið langtímamál og við eigum að horfa þannig á þetta mál og nálgast það með þeim hætti mín spurning lýtur að því að hér í dag er búið að halda margar ræður og menn hafa verið að tala um aðild að evrópusambandinu annars vegar með eða á móti sumir hafa viljað kanna þessa möguleika nú langar mig að spyrja háttvirtan þingmann hvert hans álit er á því hvað við eigum að gera varðandi evrópusambandið einmitt með tilliti til þeirrar atvinnugreinar sem honum eru mjög hugleiknar sem er þá sjávarútvegurinn